Herr Präsident! Wie schon bei meinen Vorgängern Ich bitte darum, die endgültige Abstimmung auszusetzen, damit wir in den Trilog gehen und das noch in dieser Legislaturperiode zu einem guten Ende bringen können.